virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki með því eru lagðar til breytingar á þriðja og fjórðu grein laga númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö um fjármálafyrirtæki á nýliðnu löggjafarþingi voru samþykkt á alþingi lög númer hundrað og ellefu tvö þúsund og sjö um breytingar á lagaákvæðum um fjármálafyrirtæki og fleira með lögunum var innleidd hér á landi tilskipun evrópuþingsins tvö þúsund og fjögur þrjátíu og níu e b frá tuttugasta og fyrsti apríl tvö þúsund og fjögur um markaði fyrir fjármálagerninga svokölluð mifid tilskipun var mikil að vöxtum og varð hér að lögum á sumarþinginu samhliða lögum númer hundrað og ellefu tvö þúsund og sjö voru sett ný lög um kauphallir

frá leyfisskyldri starfsemi þegar sú breyting tekur gildi verða rekstrarfélög verðbréfasjóða og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu undanskilin gildissviði laga númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö um fjármálafyrirtæki en það fer gegn öðrum ákvæðum laganna sem hafa þvert á móti að geyma ýmis ákvæði er varða slík rekstrarfélög lög númer hundrað og ellefu tvö þúsund og sjö fólu jafnframt í sér breytingu á sjötta tölulið fyrstu málsgrein þriðju grein laga númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö sem mælir fyrir um hvaða starfsemi er starfsleyfisskyld samkvæmt lögum stafliðum í sjötta töluliðar fyrstu málsgrein var fjölgað en við þá breytingu riðlaðist röð stafliða ákvæðisins frá því sem áður var við setningu laga númer hundrað og ellefu tvö þúsund og sjö láðist hins vegar að gera ráð fyrir þessari breytingu í sjöunda tölulið fyrstu málsgrein fjórðu grein laganna númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og tvö sem vísar til stafliðar í sjötta tölulið fyrstu málsgrein þriðju grein sömu laga úr ofangreindum ágöllum er brýnt að bæta og er frumvarpið lagt til í þeim tilgangi og er því mjög lítilsháttar en nauðsynleg breyting á þessum lögum